Frau Präsidentin, Frau Kommissarin Malmström! Die EU exportiert pro Jahr immer noch mehr in andere Länder der Welt, als wir importieren. Von daher sind wir für offene Märkte und gegen kurzsichtigen Protektionismus. Auf der anderen Seite wiederhole ich auch, dass unsere Bürger erwarten, gegen unfaire Praktiken auf dem Weltmarkt geschützt zu werden unfair, was Umweltschutz, soziale Vorschriften oder auch Steuerdumping angeht.

Ich habe auch zwei Stahlwerke in meiner Region. Da war die Ungeduld sehr groß, bei offensichtlichen Dumpingprodukten dann auch rechtzeitig und manifest aufzutreten. Als Vorsitzender der China Delegation bin ich froh, dass das leidige Thema Marktwirtschaftsstatus für das Land ausgeräumt ist und wir eine intelligente horizontale Lösung gefunden haben. Wir betrachten nicht Länder, sondern Produktionen und Produkte.

Ich hoffe, dass man diese Politik auch sichtbar machen kann, damit die Bürger der EU auch noch mal mehr vertrauen.